Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine faire Unternehmensbesteuerung ist ein Ziel, auf das wir uns sicherlich alle einigen können.

Mir ist aber auch wichtig, dass wir das Ganze auf der Basis von Fakten machen. Und Fakt ist In dieser Wahlperiode ist beim Kampf für eine fairere Unternehmensbesteuerung einiges passiert. Das war auch ein Erfolg von uns als Europäischem Parlament, weil wir stets unbequem waren und den Finger in die Wunde gelegt haben. Der Anti BEPS Aktionsplan wurde umgesetzt, der automatische Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden wurde ausgeweitet das sollten wir alles nicht kleinreden. Bevor wir über immer neuere Maßnahmen nachdenken, ist es sicherlich nicht verkehrt, auch mal zu schauen, wie das Verabschiedete wirkt, ob noch Schlupflöcher offen sind und wo nachgebessert werden muss. Von Forderungen wie der Einführung eines effektiven Mindeststeuersatzes für Unternehmen halte ich gar nichts. Ich finde auch die Aufregung darüber wenig nachvollziehbar, dass die effektiven Steuersätze in der Regel niedriger sind als die nominalen Steuersätze, denn Unternehmen machen von gesetzlich vorgeschriebenen und gewollten Abzugsposten Gebrauch, zum Beispiel für die Forschungsförderung oder Rückstellungen für die betriebliche Altersvorsorge.

Deswegen sollten wir einfach ehrlich sein und diese Möglichkeiten auch weiterhin ermöglichen.